Ich möchte mich als Erstes noch einmal direkt an die Bürgerinnen und Bürger Ungarns wenden, um eines vorauszuschicken Wir mischen uns keineswegs einfach nur in innere Angelegenheiten Ungarns ein. Aber Bürgerrechte und der Rechtsstaat ich weiß nicht, wie Sie das sehen sind doch das Herz des europäischen Projekts! Ich sage gerade als deutsche Europäerin, dass ich glaube, dass wir, wenn wir das nur als leeres Versprechen für die Europäische Union vor uns hertragen und das nicht immer wieder auch einlösen und verwirklichen können, das Wesen des europäischen Projekts aufgeben. Deshalb Das Verhältnis zwischen Inneren Angelegenheiten und Europa, die Behauptung, die von Viktor Orbán und auch Herrn Kollegen Szájer immer wieder vorgebracht wird, dass wir uns wie eine fremde Macht, wie Moskau und früher Wien, in Ungarn einmischen, diese Behauptung ist einfach

Ich weiß nicht, ob die Bürgerinnen und Bürger in Budapest uns zuhören können, ich weiß nicht, was bei ihnen ankommt, denn klugerweise fing ja der Bruch der Rechtsstaatlichkeit und der Bürgerrechte in Ungarn damit an, dass die Medien gemainstreamt wurden und dass das Mediengesetz geändert worden ist. Ich kann nur hoffen, dass Leute in der Lage sind, Wege zu finden, uns tatsächlich zuzuhören. Frau Reding, es tut mir sehr leid, dass die Kollegen der EVP Fraktion es nicht im Kreuz haben, sich für das, was Fidesz Kollegen in Ungarn mit Ihnen anstellen, zu entschuldigen.

Dafür werden Sie von sogenannten Parteifreunden in Ungarn mit kübelweise Schmutz übergossen.

Herr Kollege Ferber zum Beispiel, aus Bayern, finden Sie das akzeptabel? Meine Damen und Herren! Ich weiß, dass diese infringement procedures bisher zu nichts geführt haben. Das zeigt die ganze Hilflosigkeit der Kommission, es zeigt auch unsere Hilflosigkeit. Wir werden im Juli über den Bericht zu Ungarn abstimmen. Dann werden wir zeigen müssen, mit welchen Mehrheiten wir die Europäische Union dagegen wappnen wollen, dass es in Ungarn, aber auch in anderen Ländern, schwer ist mit dem Respekt der Grundrechte und mit dem Respekt der Rechtsstaatlichkeit. Wir werden große Mehrheiten brauchen, damit Rat und Kommission sich mit diesem Problem anders beschäftigen. Ich sage Ihnen aber auch Viele Bürgerinnen und Bürger, viele Verfassungsjuristen verstehen nicht mehr, warum wir seit zwei Jahren viel darüber reden, was in Ungarn passiert, aber warum wir uns einfach nicht entschieden können, mit welchen Mitteln wir dagegen vorgehen können.